Monsieur le Président, ce qui a toujours été développé dans les institutions européennes et c'est du reste ce qu'il y a dans les traités c'est la théorie du libre échange intégral contre la coopération. Il est donc bien que nous ayons, enfin, un débat sur de nouveaux mécanismes de protection aux frontières visant à défendre l'emploi, un haut niveau de protection sociale, l'environnement et les territoires. Mais je crains fort que notre débat ne soit qu'une mascarade dès lors qu'on multiplie les traités de libre échange et que M. Juncker veut faire adopter le traité avec le Canada sans même consulter les parlements nationaux et poursuit cette négociation pour le grand marché transatlantique. Par conséquent, oui à des taxes anti dumping aux frontières, qui devraient d'ailleurs être décidées en lien avec les syndicats et les associations de consommateurs, oui à des protections communautaires, mais non au traité de libre échange avec le Canada et au traité transatlantique.